Ich will aber in dem Zusammenhang sagen, dass mich die Debatte um die Roma, die ja heute Nachmittag fortgesetzt wird, noch nicht zufriedenstellt. Es gibt nämlich Seitendebatten, die äußerst gefährlich sind.

Dadurch entsteht Rassismus. Letztendlich will ich sagen, es entsteht manchmal auch unbeabsichtigt Rassismus. Die Debatte über Griechenland möchte ich nicht einfach vergessen. Da habe ich in meinem Land, das nicht besonders fremdenfeindlich ist, Dinge erlebt, die ich nicht für möglich gehalten habe. Wir müssen sensibel bleiben gegenüber nationalistischen, fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen in der Europäischen Union.